Chciałbym przede wszystkim wypowiedzieć się w tej debacie w sprawie zaleceń, w których Parlament Europejski odnosi się do wytycznych Unii Europejskiej dotyczących ochrony i propagowania wolności religijnych.

Po pierwsze, każdy człowiek ma prawo do swobody wyznania religijnego, jednocześnie to prawo do wolności przekonań oraz przeciwdziałanie naruszeniom tego prawa musi być naszym wspólnym priorytetem priorytetem Unii i Parlamentu.

W różnych częściach świata mamy do czynienia z prześladowaniami, w tym z przemocą przeciw wspólnotom i mniejszościom religijnym, często również i na tej sali o tym mówimy. W wielu przypadkach prześladowania godzą w zdrowie i życie tych ludzi. Rocznie na przykład ginie do 170 tysięcy chrześcijan. Obrona praw człowieka to również obrona prawa do respektowania wolności religijnej, z tym mamy do czynienia i to podkreśla Traktat z Lizbony. Szczególny obowiązek dotyczy naszych partnerów, którzy mają uprzywilejowane relacje z Unią Europejską, np. w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, ale również z wszystkimi innymi partnerami. Należy zwrócić uwagę również na pewne paradoksy, że często wydarzenia takie jak arabska wiosna, prowadzące do demokratyzacji, po których spodziewaliśmy się demokratycznych zmian i większego poszanowania praw człowieka, w wielu przypadkach doprowadziły do wzrostu prześladowań z powodów religijnych. Tak jest na przykład w przypadku Koptów